Hvala lepa. Spoštovana ministrica, socialna politika je zgrešena. Povejte mi, kdo bo v tej državi delu za šeststo evrov, če dobi štiristo evrov za nedeljo. Enostarševska družina z dvema otrokoma, v kateri je starš brezposeln, pripada tisoč sto petnajst evrov denarne socialne pomoči, otroških dodatkov, brezplačen vrtec in še kup ostalih ugodnosti. Če starša z dvema otrokoma hodita v službo in delata za minimalno plačo, dobita mesečno na račun slabih dvesto evrov več, kot če bi bila doma, bi bila brezposelna in bi dobivala denarno socialno pomoč. Naša država očitno sporoča: "Ne delati, ker se ne splača." Naša država podpira nedelo. Socialno politiko pa izkoriščajo priseljenci, ki s sabo pripeljejo družino. Priseljenci so pripravljeni delati za manjše plačilo, ker tako ali tako njihova družina dobi denarno socialno podporo. To pa pomeni, da imamo zaradi take politike na trgu cenejšo delovno silo, kar posledično pomeni, da imajo naši državljani nižje plače. Na eni strani levičarji vpijete in se derete, da se zavzemate za delavce, po drugi strani pa dopuščate tako socialno politiko in visoke denarne podpore, ki na račun slovenskih davkoplačevalcev velikodušno in pa seveda brez nadzora dajete to socialno podporo. S tem pa delate škodo našim pridnim državljanom. Zato še enkrat ponavljam, naša socialna politika je zgrešena. Zdrav človek potrebuje delo, ne pa denarne socialne pomoči. Čisto vse besede so odveč, dokler bo nekdo, ki ima za sabo sedem ortopedskih operacij, invalid, prejemal dvesto šestinpetdeset evrov invalidske pokojnine, nekdo, ki je zdrav in pa sposoben za delo, pa bo dobil vsak mesec štiristo evrov socialne pomoči.